Señor Presidente, la precarización de las relaciones de trabajo, los ritmos irregulares, las jornadas ilegales y la elevada rotación de contratos son la causa fundamental del aumento de los accidentes y enfermedades profesionales. También en mi país, España, tras las graves reformas laborales. El empleo de calidad y los sindicatos son cruciales en la prevención de riesgos y la elaboración de estrategias de salud y seguridad en el trabajo. No compartimos que se reduzca la interlocución social en la agencia europea responsable, la EU OSHA, ni los recortes en sus recursos. Dicho esto, quisiera referirme concretamente a los disruptores endocrinos.

Se está incubando una grave crisis de salud pública como la del amianto, crisis que seguirá sin resolverse mientras siga presente en edificios e instalaciones en Europa. Exigimos un marco unificado de protección y compensación a los afectados por el amianto y enfermedades profesionales como la silicosis.